În decursul ultimei ședințe plenare, Parlamentul European a adoptat rezoluția referitoare la mobilitatea muncitorilor în Uniunea Europeană, în care am introdus personal un amendament prin care am cerut eliminarea restricțiilor de muncă pentru cetățenii români și bulgari până la sfârșitul acestui an.

Din păcate, Comisia Europeană a arătat că este cel puțin indiferentă la aceste limitări excesive și nefundamentate ale liberei circulații a forței de muncă, din moment ce a aprobat noile restricții impuse de Spania și nu a reacționat în niciun fel la decizia de prelungire luată de alte zece state. Este regretabil, totodată, și asta o spun pentru a doua oară în ședință plenară că, deși am adresat Comisiei o întrebare scrisă pe această temă, cu exact două luni în urmă, nu am primit niciun răspuns. De aceea, solicit pe această cale, un răspuns urgent din partea Comisiei, dar și mai mult interes și implicare pentru protejarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor europeni din România și Bulgaria.